Pe de o parte Parlamentul și Comisia se luptă cu Consiliul pentru milioane, zeci de milioane, sute de milioane de euro pentru proiecte esențiale pentru politicile europene și, în același timp, acceptăm că, sub ochii noștri, de ani de zile, sunt sume uriașe, o mie de miliarde în fiecare an, evaziune și fraudă fiscală la scara Uniunii Europene. În același timp, le spunem tinerilor Uniunii că nu avem bani pentru garanția pentru tineret și le dăm apoi ca niște mărgele de sticlă, șase miliarde, poate trei, deocamdată sfinte promisiuni.